Das bedeutet für mich als Sozialdemokratin, dass der Gewinn und Wohlstand auf alle in unserer Gesellschaft gerecht verteilt wird, dass der Lebensstandard aller verbessert wird und dass nicht nur wenige davon profitieren. Eine verantwortungsvolle Handelspolitik und Investitionspolitik bezieht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Konsumentinnen und Konsumenten, also alle Bürgerinnen und Bürger, mit ein und eröffnet auch Klein und Mittelbetrieben mehr Chancen im Welthandel.

Anspruchsvolle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sozial und Umweltstandards mit Sanktionsmechanismen müssen inkludiert sein. Damit diese Verpflichtungen tatsächlich eingehalten werden, braucht es die Möglichkeiten der Kontrolle durch die Zivilgesellschaft und die Interessensvertreterinnen und vertreter. Ich erwarte mir von der Kommission und dem Rat, dass sie nun endlich unsere Forderungen ernst nehmen und sie umsetzen.